Voorzitter, artikel 86 van het verslag Martin bepaalt dat de vertegenwoordiger van de niet ingeschrevenen in de Conferentie van voorzitters niet door de niet ingeschrevenen zelf wordt bepaald, maar door de Voorzitter van het Parlement.

In dit Parlement zelf, wanneer de Voorzitter van het Parlement wordt gekozen, is er ook geen consensus en juist daarom houden wij een verkiezing op een democratische manier.

Op basis van persoonlijke sympathie of vriendschap voor deze of gene van de niet ingeschrevenen?